Frau Präsidentin! Ich möchte mich an den abwesenden Rat wenden Kommen Sie zurück, kommen Sie zurück in ein starkes gemeinschaftliches Europa, laufen Sie vor der Wirklichkeit nicht davon, blicken Sie den BürgerInnen in die Augen und geben Sie der Zukunftsverantwortung keinen Korb! Wir brauchen mehr Europa. Der Vorschlag der Kommission ist schon eine Minimalvariante.

Wir benötigen Entscheidungen ohne weitere Aufforderungen in Notsituationen. Wir benötigen eine Bankenaufsicht als Teil des Krisenmanagements. Die Schutzklausel ist ein Blockadeinstrument und widerspricht der Gemeinschaftssolidarität. Wir brauchen eine starke Aufsicht mit Zähnen. Einigen wir uns nächste Woche, verzögern wir nicht weiter, sagen wir den Bürgern, wir sind bereit und fähig die Herausforderung anzunehmen.